Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Danes popoldne že kar nekaj časa govorimo o dopolnitvi Zakona o, cestnem prometu. Zdaj kot poslanec, bom rekel, da težko razumem, seveda pa že tudi v prejšnjem mandatu eno en en segment, da ko ljudje, seveda na volitvah izvolijo, devetdeset poslank in poslancev tega državnega zbora, seveda takrat oni vplivajo, potem pa ne morejo vplivati, kdo kdo, je v koaliciji pa kdo je v opoziciji. Seveda ne ne razumem pa tega segmenta, mislim to povedati, da ko, tudi opozicija, skupina poslancev, desetih, petnajstih, dvajsetih, petindvajsetih, tridesetih, predlaga en zakon, da, ko je ko je seveda življenjski zakon, ga niti vlada ne obravnava, niti ministrstvo nima nekega odnosa, niti stališča do njega. Seveda komanda v koaliciji pa je pa je pa največkrat, da pač se to ne sprejme. Seveda nobena poslanska skupina ali, poslanec v državnem zboru, bo zelo težko dosegel, da prinese zakon na te klopi, poslanske, da bo idealno. Vedno se da se da zakon, takšen ali drugačen, bolj potreben, manj potreben, zakon, ki seveda se dotika večine državljank in državljanov, ali pa zakon, ki se dotika mogoče manjše večine, se še vedno da dopolniti. Predvsem pa, me vedno, boli, ko, je ignoranca več kot polovice poslancev, da je to nepomembno, da se to zmeša hruške pa jabolka. Tudi en poslanec nam je danes povedal, kot da da govorimo ne vem o čem, ko je bil odzunaj, državnega zbora. Kot da smo, ne vem, kot da smo padli z lune. Pa konec, koncev tudi mi, ko tudi mi, ko sedimo na tej seveda moji levi strani, smo bili izvoljeni od državljank in državljanov Republike Slovenije. Seveda zdaj pa da se dotaknem tega zakona. Pa teh ljudi. Seveda ljudje, ki ki uporabljajo ta vozila s svetlobnimi in zvočnimi signali. Jaz sem trdno prepričan, da so eni to najboljših voznikov v Sloveniji. In seveda danes, vleči neko statistiko ven, kaj se bo zgodilo, če bo ta voznik, ali celo smo danes slišali, da lahko zlorabi ta ta voznik ... A ste že kdaj slišali, da je gasilec, zlorabil, vozilo, ne vem, osmih ljudi, ki so v kombiju ali manj v večjem vozilu pa vžgal, seveda prižgal svetlobne in, zvočne signale pa to jaz še nisem slišal. Danes pa smo to velikokrat že slišali v na tej, seji državnega zbora. Samo zamislimo si, če primerjamo čas, ne vem, deset let nazaj ali pa petnajst let nazaj, ko so bili verjetno, ko so se pogovarjali o tem zakonu, seveda ko tudi še mene osebno ni bilo v tem državnem zboru. Verjetno je bilo veliko manj nesreč, tako na cestah, pa je bilo veliko manj prometa, veliko manj nesreč v tovarnah, pa seveda, ki ni zdaj predmet, tudi veliko manj nesreč v gorah. Seveda način življenja, današnji tempo pač to, narekuje, neki hiter tempo vsem, nam, ki živimo v tej državi, seveda posledično se dogaja vedno več nesreč. In še enkrat ponavljam, da trdim, da so to eni najbolj izurjenih voznikov. Samo zamislite si, ko neprofesionalni gasilec v zimskem času ponoči spi, ga zbudi, pečel, niti ne ve, zunaj kakšno je vreme, ve samo cilj. Seveda mi, ko smo ga pa poklicali, pa pričakujemo od njega, mu štejemo sekunde, da bo najhitrejši voznik in da bo njegova ekipa, ki je v vozilu, najbolj strokovna. Jaz mislim, da se tega danes vsi, ki ste razpravljali na tej točki, niste zavedali. jaz sem že prej, ko sem imel stališče poslanske skupine, povedal, da smo v lanskem letu sprejeli seveda tudi na pobudo takrat Nove Slovenije za umik na avtocesti iz pase. Jaz mislim, da je še ogromno državljank in državljanov, ki uporablja avtocesto vedno več, ne, še vedno tega ne upošteva. In da mora poleg gasilskega vozila na avtocesti na levi pa desni strani stati gasilec, da merijo milimetre ali bo to vozilo šlo na kraj nesreče. Seveda če bi se zgodilo, da ta šofer, ki največkrat dela tudi prostovoljno, enega seveda poškoduje, bo po tem, kar vi zagovarjate oziroma kar je bilo sprejeto nekoč, seveda tudi kaznovan. Jaz mislim, da je prav, da prisluhnemo temu predlogu, da spustimo to v drugo branje, da še to dopolnimo. In da bojo tisti ljudje, ki nam rešujejo, ki prostovoljno rešujejo naša življenja, jaz mislim, da da zelo zelo težko najdemo državo na svetu, ki imajo toliko prostovoljcev pa toliko ljudi, ki hočejo pomagati, ki želijo pomagati, da jim omogočamo olajšamo tisto pot od najprej od doma do gasilskega doma, potem pa od gasilskega doma, ko ko seveda vzame vozilo, pa do nesreče. Skratka, jaz predlagam, da ne mešamo hruške pa jabolka in da se zavedamo, da se je promet pa nesreče izpred desetih ali pa petnajstih let mnogo, mnogokrat povečav. In da se bo tudi v prihodnje, ko vas, ko nas več ne bo v tem državnem zboru, še močno, močno povečal. Hvala za vašo pozornost.